óskað sé eftir lengri fundartíma hér á alþingi í þeirri lotu sem við erum nú síðasta vika þingsins samkvæmt starfsáætlun og mörg mál sem liggja fyrir að sjálfsögðu geri ég ekki athugasemd við það vildi þó gjarnan að hæstvirtur forseti mundi skýra það hvort hér sé átt við

gefa heimild til miðnættis hins vegar ítreka ég það sem við höfum sagt hér sjálfstæðismenn úr þessum stól ítrekað að við köllum eftir forgangsröðun

í landinu að við tökum fyrir þau brýnu mál sem við þurfum að klára sem allir eru sammála um að við þurfum að klára og leggjum hin til hliðar og látum þau bíða haustsins sem ég minni á að við höfum tíma í september fyrir ókláruð mál sem falla ekki